Monsieur le Président, Madame Ashton, ça suffit! Ça suffit. À chaque catastrophe, c'est pareil, les Français envoient un avion, des secours, les Belges, les Italiens, les Allemands, tout le monde fait la même chose, et c'est à chaque fois chacun dans son coin, c'est à chaque fois pareil. Sur le terrain, le résultat est toujours le même, pas de coordination, perte de chances pour les victimes, désorganisation.

Quand la Commission va t elle enfin agir? Et ne venez pas nous dire que c'est compliqué, parce que les projets sont prêts.

En 2006, Michel Barnier avait proposé la création d'une force européenne de protection civile, sur la base de volontariat des États, sans avoir à attendre une hypothétique unanimité des vingt sept, en mutualisant des unités nationales de protection civile déjà existantes, en les entraînant ensemble avec des techniques de sauvetage communes, des moyens de communication communs, un état major commun. C'est facile, Madame Ashton, faites le avec ceux qui le veulent!

Après le tsunami, des engagements avaient été pris. Et, aujourd'hui, rien n'a été fait. Je pèse mes mots, cette inaction de la Commission est criminelle. Madame Ashton, pourquoi l'Europe est elle condamnée à reproduire ses erreurs? Madame Ashton, personne ne met en doute votre bonne volonté, mais annoncez ici, aujourd'hui, la création de cette force européenne de coordination. Le Parlement vous suivra. Si vous avez besoin de soutien, nous sommes là pour vous aider. Mais, de grâce, cessez de nous parler de coordination, faites la, cette coordination! N'attendez pas la prochaine catastrophe!